frú forseti ég tek undir þau orð með háttvirtum síðasta ræðumanni að það er mikilvægt að við getum átt í skoðanaskiptum um málefni sparisjóðanna ég verð nú að segja út frá þeim hugleiðingum sem háttvirtur þingmaður var hér með um svona hinn hugmyndafræðilega pólitíska þátt þessa máls hvað varðar sparisjóðina sem fyrirbæri deili ég að miklu leyti skoðunum með háttvirtum þingmanni eygló harðardóttur og hefði nú eiginlega óskað þess að hún hefði leið komin á þing svona tíu árum fyrr fyrir framsóknarflokkinn og verið þar til staðar með sín sjónarmið þegar framsóknarflokkurinn var nokkuð að véla um þessi mál og átti til dæmis viðskiptaráðherrann á löngum stundum en ég bara er algerlega sammála háttvirtum þingmanni það er mjög mikilvægt að menn ræði hvers konar framtíðarform og fyrirkomulag eru menn hér að tala um þegar verið er að ræða endurreisn eða björgunaraðgerðir í þágu sparisjóða efnahags og viðskiptaráðherra hæstvirtur hélt hér góða ræðu ég get gert hér allt sem hann sagði um þessar aðgerðir að mínu orðum og þarf ekki að endurtaka það fyrst og fremst koma lítillega að því sem hefur snúið að fjármálaráðuneytinu í þessu ferli og staldra við sumardaginn fyrsta sem var nú kannski ekki nákvæmlega eins og sumardagurinn fyrsti má gjarnan vera þar sem menn geta glaðst í góðu veðri með fjölskyldu sinni að minnsta kosti ekki af minni hálfu en þannig fór það nú bara að því miður komust á endastöð tilraunir bæði sparisjóðsins í keflavík og byrs sparisjóðs til að ná samkomulagi við sína lánardrottna eða kröfuhafa sem staðið höfðu linnulítið í undanfarna mánuði og missiri það er rétt að hafa það í eiga og leggja á það áherslu að þetta voru viðræður á vegum sparisjóðanna sjálfra á þeirra forræði sem þeir stýrðu með þeirri aðkomu ríkisvaldsins að þeim stóð til boða það stofnfjárframlag á grundvelli neyðarlaganna sem strax var ákveðið að sparisjóðum stæði til boða og að því tilskyldu að sjálfsögðu að hin fjárhagslega endurskipulagning þeirra gengi þannig eftir að hún uppfyllti þær kröfur sem fjármálaeftirlitið gerði um fjárhagslegan styrk og stöðu ég hafna því alveg að það hafi skort upp á vilja ríkisvaldsins í þessum efnum þvert á móti væru menn að sjálfsögðu ekki af einhverju áhugaleysi að gera ráð fyrir því að leggja jafn miklu fjármuni jafn mikla opinbera fjármuni í það að endurskipuleggja sparisjóðakerfið og raun ber vitni

að það takist að ljúka þessari endurskipulagning með þátttöku ríkisins upp á þær stærðir fjármálaeftirlitið hefur að sjálfsögðu sett sínar kröfur um nauðsynlegar fjárhagslegan styrk það er út af fyrir sig rétt að eftir því sem nánari úttekt á stöðu einstakra sparisjóða hefur undið fram hefur því miður þróunin gjarnan orðið sú að fjármálaeftirlitið hefur gert ríkari kröfur en upphaflega var talið að mundu nægja það hefur haft áhrif á þetta ferli en það hefur allan tímann legið fyrir að það væri grunnforsenda þess að fjárhagsleg endurskipulagning gengi á þeim forsendum að menn næðu að henni lokinni að uppfylla kröfur um eigið fé og fjárhagslegan styrk nægjanlegan aðgang að lausafé og annað í þeim dúr þetta tókst ekki því miður í tilviki sparisjóðs keflavíkur og byrs og þeir kusu því að skila inn starfsleyfum sínum á fimmtudaginn var voru stofnuð ný fjármálafyrirtæki þar kemur aðkoma fjármálaráðuneytisins að tryggja að þau væru til staðar til þess að taka við innlánum og eignum og reyna að sjá til þess að aðgerðin gæti gengið

þakkir skyldar fyrir ráðningarsamningar starfsfólks annarra en æðstu yfirmanna færðust sjálfkrafa yfir til hinna nýju fjármálastofnana og þannig tókst að tryggja að þetta gerðist með lágmarks röskun bæði gagnvart starfsmönnum og auðvitað viðskiptavinum fjármálafyrirtækjanna sem komu að þeim opnum daginn eftir um hremmingar sparisjóðanna almennt mætti hafa mörg orð og hina dapurlegu staðreynd hvernig þeir drógust inn í tíðarandann og viðskiptahætti sem fóru svo að lokum illa með þá auðvitað verður að halda því til haga að veldur nokkur hver á heldur í gegnum allan þennan ólgusjó sigldu þó þrátt fyrir allt nokkrir sparisjóðir og komust í gegnum þá nokkuð vel tveir eða reyndar þrír má segja sem ekki hafa þurft á sérstöku framlagi ríkissjóðsins að halda en aðrir eru ýmist komnir í þrot eða hafa þurfa á umtalsverðri fjárhagslegri endurskipulagningu að halda og hún er í gangi gagnvart átta minni sparisjóðum sem seðlabankinn sérstaklega vinnur úr sökum þess að hin fjárhagslega endurskipulagning þeirra gerist í gegnum meðferð krafna ríkisins eða seðlabankans á sparisjóðunum þær eru notaðar ýmist til að mynda nýtt stofnfé og eða afskrifa þær að hluta til og í tilviki nokkurra sparisjóða er veittur afsláttur á þeim gegn staðgreiðslu þannig að það kemur þeim stofnunum til góða þannig lítur dæmið út að meðtöldum sparisjóði keflavíkur hinum nýja og þeim átta sem seðlabankinn hefur haft til úrvinnslu eru tveir í viðbót sjálfstætt starfandi sparisjóðir sem eru dótturfélag arionbanka áður kaupþings og fylgdu þar með sparisjóði mýrasýslu á sínum tíma en af hálfu stjórnvalda hefur verið lögð á það áhersla að þeir sparisjóðir að þeim verði haldið sjálfstæðum og þeir í framtíðarlandslaginu verði hluti af sparisjóðakeðjunni þannig að vonandi verða hér ellefu að minnsta kosti lífvænlegir sparisjóðir starfandi á næstunni nema innbyrðis sameiningar komi til sem auðvitað getur vel orðið það er að sjálfsögðu ákaflega sorglegt að sjá hvernig stofnfjáreigendur og þeir sem tóku þátt í stofnfjáraukningu eða hlutabréfaaukningu þeirra sparisjóða sem orðnir voru hlutafélög sitja eftir með sárt ennið og er það með dapurlegri dæmum sem þetta bankahrun skilur eftir sig sem þar getur að líta í einstökum byggðarlögum næst gerist það að eignarhlutur ríkisins verður færður samkvæmt lögunum til bankasýslu ríkisins og hún fer með hann og hefur það hlutverk að vinna úr þeim málum að móta tillögur til stjórnvalda um framtíðarfyrirkomulag og eftir atvikum á í

hversu miklu miklu minna sparisjóðakerfi við erum að endurreisa heldur en það sem var þegar mest var umfangs munar það auðvitað miklu um að bæði spron og nú sparisjóðurinn byr eru horfnir af vettvangi sem slíkir kemur líka að því að það þarf að móta aðferðafræðina gagnvart því hvernig sparisjóðunum verður í framtíðinni tryggt sitt bakland í tilviki minni sparisjóðanna mun standa eftir lítils háttar stofnfjáreign mismikil þó þannig að þar verður til staðar þó í litlum mæli sé miðað við hlutfallslega eign eitthvert stofnfjáreigenda bakland þannig að forkaupsréttur í því tilviki getur nýst til þess að færa umfangið aftur yfir til heimamanna og væntanlega er líklegast að farin verði einhver blönduð leið forkaupsréttar þeirra stofnfjáreigenda sem fyrir eru og nýrra aðila sem vilja bætast í bakland sjóðanna í tilviki hins nýja sparisjóðs í keflavík er þessu vissulega ekki til að dreifa þar sem ríkið stofnar hann eitt og verður eini stofnfjáreigandinn þarf að hugsa nýjar aðferðir til þess að hið sama geti engu að síður gerst því að sjálfsögðu verða sparisjóðirnir ekki sparisjóðir nema þeir eigi sér sitt bakland í viðkomandi byggðarlögum og sína bakhjarla í breiðum hópi stofnfjáreigenda og æskilegast að sjálfsögðu að það sé á þeim grunni sem upphaflega var til stofnað að þar sé um að ræða fjölmennan breiðan hóp með tiltölulega litla eign hjá hverjum og einum auðvitað voru það mikil vonbrigði að eftir alla vinnuna og allan þann kostnað og allan þann tíma sem búið var að leggja í að reyna að ná samningum við kröfuhafa stóru sparisjóðanna tveggja sem eftirstóðu og voru í þeirri miklu sérstöðu að í þeirra kröfuhafahópi voru stórir erlendir aðilar öfugt við

leggja af stað í næsta áfanga verksins og vonandi fer nú dögum eða sólarhringum af því tagi sem fimmtudagurinn síðasti var að linna það er enginn bilbugur á þeim sem hér stendur hvað það varðar að sparisjóðir sem eru eiginlegir sparisjóðir það er æskilegt að þeir verði hluti af framtíðarlandslagi í okkar fjármálaþjónustu ekki bara vegna þess mikilvægis sem þeir hafa landfræðilega á þeim svæðum þar sem þeir eru í stórum stíl einu fjármálastofnanirnar heldur líka vegna þess að það er hollt að okkar fjármálakerfi samanstandi af fjölbreyttari stofnunum heldur en